herra forseti þetta er söguleg atkvæðagreiðsla formaður sjálfstæðisflokksins gengur þau svipuð göng sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur krafist af honum og kemur út úr þeim verr til reika heldur en efni stóðu til hann hefur verið knúinn til þess af framsóknarflokknum að svíkja samþykkt síns eigin landsfundar að ganga í berhögg við stjórnarsáttmálann en það sem er þó verst hann hefur svikið sín eigin orð og þá má spyrja er hægt að treysta öðrum orðum hæstvirts fjármálaráðherra hæstvirts forsætisráðherra og framsóknarflokknum má hins vegar óska til hamingju með það að hafa svínbeygt sjálfstæðisflokkinn með þessum hætti nú getur hæstvirtur forsætisráðherra hallað sér makindalega aftur á bak og sagt eins og annar maður sagði af allt öðru tilefni það er fullkomnað en sjálfstæðisflokkurinn horfist hins vegar í augu við þá staðreynd að hann hefur afhent forustu í utanríkismálum tveimur háttvirtum þingmönnum framsóknarflokksins ásmundi